Roczny raport Rady w sprawie praw człowieka na świecie można uznać za krok we właściwym kierunku tylko na tle poprzednich podobnych dokumentów. W końcu po wielu latach nacisków ze strony posłów tej Izby, a także wielu państw członkowskich udało się zwrócić uwagę Rady na palący problem naruszania wolności religijnej niemal w każdej części świata.

75 takich przypadków od ograniczeń w dostępie do szkół aż po dramatyczne przypadki mordowania za wiarę dotyczą chrześcijan. Mimo to raport Rady unika nazywania ofiar po imieniu, ulegając fałszywej poprawności politycznej.

Zamilczenie faktu, że to chrześcijanie są dziś najczęściej atakowaną grupą religijną osłabia naszą pozycję, jest kontynuacją dawnej doktryny przymykania oczu na podważanie wolności religijnej. Raport przywołuje słusznie konkluzje Rady do spraw zagranicznych z lutego 2011 r. Dlaczego jednak czyni krok wstecz w sprawie chrześcijan? Czyży ktoś zapomniał, że już wtedy część państw członkowskich nie zgadzała się na tę haniebną praktykę zamazywania imienia ofiar? Przyjęty wtedy język, wskazujący na tutaj cytat rosnącą liczbę aktów religijnej nietolerancji i dyskryminacji, których szczytem były niedawne akty terroru w różnych krajach przeciwko chrześcijanom i ich miejscom modlitwy, pielgrzymom muzułmańskim i innym wspólnotom religijnym

Czy nasza solidarność z prześladowanymi chrześcijanami trwa tylko kilka tygodni od dnia tragedii?